Er hat aber nicht gesagt, ob Serbien dieses Kriterium erfüllt oder nicht. Das würde mich interessieren. Erfüllt Serbien das Kriterium einer vollen Kooperation? Bei Kroatien wissen wir, dass das Kriterium erfüllt ist.